Panie Przewodniczący!

Przemoc, gwałt i grabieże stały się elementami codzienności dla tamtejszej ludności za sprawą zmilitaryzowanych grup przestępczych z kraju i sąsiednich regionów. Doprowadziło to do exodusu ludności cywilnej z miast i prowincji nękanych falą przemocy, przyczyniając się do kompletnego upadku rolnictwa, a także całkowitego paraliżu działalności instytucji publicznych w państwie, w tym systemu opieki zdrowotnej.

koordynacji pomocy humanitarnej, prawie jedna trzecia ludności opuściła swoje domy. Półtora miliona osób potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej, w tym 200 tysięcy pomocy medycznej.

650 tysięcy dzieci pozostaje bez dostępu do edukacji, a 3,5 tysiąca z nich jest zmuszona do czynnej służby wojskowej. Społeczność międzynarodowa powinna zwiększyć obecność w tym regionie, wspierając wysiłki działających na miejscu misji w ich działaniach na rzecz ochrony ludności cywilnej.